Wydaje mi się, że przygotowany dokument zasługuje na poparcie, dlatego, w imieniu mojej grupy, popieram go.

Dlatego myślę, że najważniejszym dzisiaj zadaniem dla pana komisarza Füle jest spróbować uporządkować nasze inicjatywy w tej części Europy i pokazać, że nadrzędną sprawą jest polityka sąsiedztwa, a dopiero inne kwestie umieszczać w tym kontekście. Myślę, że ten sposób myślenia gwarantuje efektywność synergii czarnomorskiej w przyszłości, szczególnie w sferze energii.